Haideți să ne gândim la lucruri concrete și să nu mai fim ipocriți, pentru că lucrurile pe care le ați spus sunt doar o coafare a situației existente. Pe de o parte este nevoie de fonduri europene de dezvoltare pentru întreaga industrie siderurgică europeană și o politică unică la nivel european, și da, sunt de acord cu reevaluarea acelei legislații privind ajutoarele de stat. Iar nu putem spune că permitem pe piața europeană accesul unui tip de oțel din alte țări care nu respectă niciun fel de norme iar noi plătim pe acest preț al ecologiei sume care fac să ne distrugem industria și mai ales să ne distrugem oamenii.